Abbiamo dovuto affrontare una crisi senza precedenti che ha messo in ginocchio le economie di moltissimi paesi europei. La risposta dell'Unione non è stata sicuramente all'altezza, come dimostrato da sentimenti antieuropei che aumentano ovunque. Episodi come bandiere con le stelle bruciate o strappate dovrebbero far riflettere se si è arrivati a questo punto, forse la colpa è anche di Bruxelles che non conosce bene le realtà profonde e le situazioni diverse che ci sono in giro per l'Europa. Questo Parlamento poi conta ancora troppo poco e non può decidere in maniera autonoma su nulla, nemmeno sulla propria sede di lavoro. Sono stato fra i primi a intervenire su questo tema, che molti colleghi giudicavano come semplice propaganda. Oggi fortunatamente si sono ricreduti, ma all'epoca hanno votato secondo le indicazioni dei leader dei loro gruppi, due partiti, popolari e socialisti, che qui decidono tutto. Mi auguro quindi che nel prossimo Parlamento ci siano più voci in grado di bilanciare questo assurdo strapotere.